Mais dans les cinquante propositions, je regrette que des priorités n'aient pas été clairement définies. Je m'inquiète de la stratégie de morcellement entre les différentes DG et commissaires et appelle M. Barroso à une plus grande implication afin d'éviter des propositions contradictoires. Enfin, je déplore l'absence de tout engagement concret sur les services d'intérêt général alors que nous demandons depuis des années une législation protectrice, ce que le traité de Lisbonne permet désormais. J'attends donc, Monsieur Barnier, de voir les textes définitifs pour me prononcer réellement et éventuellement vous soutenir dans ce défi majeur pour l'avenir de l'Europe et de tous ses citoyens.